Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, notre collègue Daniele Viotti présente aujourd'hui devant notre assemblée, le projet de rapport sur le budget de l'année

Je m'associe pleinement au travail effectué par notre rapporteur et l'en félicite, encore une fois, chaleureusement. Mais cela a été dit, nous discutons aujourd'hui du dernier budget annuel de cette mandature.

Alors que, par rapport à la proposition de la Commission, Monsieur le Ministre, le Conseil propose encore des réductions d'un niveau jamais atteint auparavant, et que l'Union européenne n'a jamais fait face à tant de questionnements quant à son avenir, j'aurai le grand honneur de représenter notre Parlement durant la procédure de conciliation budgétaire qui s'ouvrira après ce vote. Mon mandat sera très clair donner à l'ensemble de la société européenne, aux jeunes, aux porteurs de projets, aux entreprises, aux chercheurs, aux agriculteurs, les moyens dont elle a besoin pour faire vivre notre Europe de manière digne, efficace, en phase avec les défis économiques et écologiques actuels. Cohésion territoriale, lutte contre le chômage des jeunes, accueil des réfugiés, aide à la transition énergétique, lutte contre le réchauffement climatique le progrès a besoin d'un financement ambitieux. Les citoyens européens l'ont exprimé de nombreuses fois ils exigent de nous une attitude responsable.